Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu!

Jeżeli dzisiaj mówimy o tym, że chcemy dokonać przeglądu tej polityki, to kluczowe jest stwierdzenie, że chcemy dostrzec, że kraje te w różny sposób, z różną prędkością będą zmierzać w stronę naszych wartości, w stronę tego, co oferuje im Unia Europejska. Jeżeli to jest polityka la carte, to niech będą te kraje inicjatywne, a my dobrze odpowiadajmy na ich inicjatywy.

Chcemy, aby zobaczyli jak wygląda nasze życie, że warto to życie organizować podobnie jak my je organizujemy. Chcemy w końcu ułatwić podróżowanie do Unii Europejskiej, chcemy, aby system wizowy był łatwiejszy.

Ale pieniądze, które Unia Europejska na nią przeznaczy, powinny być lepiej wydawane, powinny trafiać do zainteresowanych, czasami powinny omijać państwa i administrację państwową, która te pieniądze potrafi marnotrawić.